Monsieur le Président, bien que ce débat ait été demandé pour dire du mal de la Russie, permettez moi de déroger à votre règle afin de dénoncer une ingérence plus proche, celle de la Turquie. En effet, ce pays ne cache pas ses ambitions européennes, qui ne sont pas franchement amicales. Les récents forages turcs au large de Chypre confirment la fâcheuse tendance qu'a la Turquie de faire fi de l'intégrité territoriale européenne. Le chantage permanent et l'envoi de colonnes de migrants en Europe est aussi une démonstration de force insupportable que nous ne devrions pas accepter.

Cela s'appelle une menace de conquête démographique.

Erdoğan est critiqué en une des magazines, des hommes de main attaquent les kiosques de journaux. Quand la France débat de l'interdiction du port du voile des accompagnatrices scolaires sujet purement intérieur le ministre des affaires étrangères turc condamne le Sénat français par la voie officielle. Toute cette liste, hélas non exhaustive, prouve qu'il serait bienvenu que la Turquie s'occupe de ses affaires et cesse de vouloir revivre les plus grandes heures de l'Empire ottoman, mort il y a de cela un siècle. Le sultan Erdoğan n'a pas vocation à devenir empereur d'Europe.